Paní předsedající, všichni se shodujeme na tom, že integrace uprchlíků je zásadním úkolem v době, kdy zde je milionová vlna uprchlíků v Evropě a kdy neseme plody neúspěšné integrace v podobě vzniku ghett, sociálního vyloučení a radikalizace. Jsem přesvědčena o tom, že to je především úkolem a zájmem členských států, které mají ale rozdílné podmínky, ale mají stejné zájmy o bezpečnost a o prosperitu a důstojný život všech občanů. Z úrovně Evropského parlamentu samozřejmě můžeme využít společných zkušeností a především podpůrných programů. Musíme podpořit členské státy v tomto jejich úsilí, poskytnout žadatelům o azyl přístup ke vzdělání a podle možností i přístup na trh práce. Z pozice Evropského parlamentu bych ale nechtěla členským státům nařizovat rychlejší přístup na trh práce pro žadatele o azyl, než stávající směrnice umožňuje.

To totiž členské státy dnes udělat mohou, ale neměli bychom jim to nařizovat.

Samozřejmě, že je možné a dokonce očekávám že při revizi víceletého finančního rámce se Evropská komise rozhodne podpořit začleňování znevýhodněných, a zejména migrantů.